Hvala lepa, spoštovani podpredsednik, predstavniki, predstavnice vlade, kolegi in kolegice. Temeljni ukrep, katerega podpira Slovenska demokratska stranka, je zvišanje splošne davčne olajšave na raven življenjskih stroškov. To seveda pomeni, da tisti del denarja, ki je nujen potrebno, nujno potreben za življenje, ne bo obdavčen z dohodnino. Jaz mislim, da ni razlogov, da temu ne bi bilo tako - ne etičnih, ne moralnih, ne finančnih, ne kakršenkoli drugačnih. Glede na to, da vlada zavrača to rešitev, me zanimajo razlogi, ki naj jih pove gospa državna sekretarka Natalija Kovač Jereb, da nasprotuje temu. Tukaj mislim, seveda ob upoštevanju, da so se javni finančno prihodki v letu dva tisoč sedemnajst glede na leto dva tisoč šestnajst povečali za eno milijardo in da se povečuje tudi v letu dva tisoč osemnajst - tukaj bi prosil, če lahko gospa državna sekretarka pove zadnje podatke, za koliko so se povečali ti prihodki mesečno glede na leto dva tisoč sedemnajst v letu dva tisoč osemnajst, se pravi kumulativa januar, zadnji podatek oktober, recimo, november, dva tisoč osemnajst glede na leto dva tisoč sedemnajst, in še podatek dva sedemnajst, dva šestnajst, vsi javnofinančni podatki po statistiki več za eno milijardo, in tukaj imamo, če vzamete ta paket takšen, kakršen je, mislim, da ste vi izračunali petsto šestdeset milijonov. In zdaj iz teh več javnofinančnih prihodkov se pokrije dohodnina, se morebitni izpad dohodnine, in iz tega zornega kota me zanima, kateri so drugi nefinančni razlogi, da jih ta vlada zagovarja, da ne sprejme tega ukrepa - tega ukrepa, ki je v skladu z drugim členom ustave, to je, da je država socialna država. Tukaj bi se, prosim, gospa državna sekretarka, če se lahko osredotočite ne na številke, ampak na vsebino socialne države. Na vsebino, kaj pomeni socialna država in kaj pomeni v davčnem sistemu to, da so tisti dohodki, ki so potrebni nujno za življenje, obdavčeni. Obdavčeni tukaj in zdaj. Zdaj, če boste povedali, da so obdavčeni bili tudi leta dva tisoč osem, vam bom tudi lahko odgovoril zakaj, ampak tukaj in zdaj, zakaj obdavčujete dohodke, ki so nujno potrebni za življenje ljudi. To je seveda ena eno vprašanje, ki jaz mislim, da je generalno, da je ta vlada, ki jo sestavlja ta koalicija, in na podlagi tega so tudi vašega mnenja tudi vse ostale koalicijske stranke, nekako želele poudariti, zakaj ne podpirajo te rešitve po dvigu splošne olajšave. Vemo, da je v Avstriji trinajst tisoč, ni slučajno trinajst tisoč. Tudi tam imajo življenjske stroške, ki so nujno potrebni za življenje ljudi, z drugimi besedami to pomeni dnevno dvesto trideset evrov, vse, kar je več kot dvesto trideset evrov, država obdavči po današnji dohodninski lestvici oziroma dohodninski olajšavi - dvesto trideset evrov na mesec. Država pravi, da to ni, ker je, če je dvesto petintrideset, to ni potrebno za življenje, za preživetje, ampak to lahko najprej mi obdavčimo, kar bo pa ostalo, bo pa, bo pa potem še od vas. To govorimo o odnosu država, Ministrstvo za finance, vlada, državljan. Zaradi tega prosim, če mi lahko vsebinsko to poveste. Ne samo povedati, da so številke take pa take, nekaj sem vam jih že jaz povedal, vi povejte še zadnje, koliko je večji, za celotne javne finance, za DDV, za vse. Drugo me seveda zanima to, kar pišete v mnenju. In sicer tukaj, ko govorite o tem, da bi se s takšno rešitvijo zvišal razpoložljivi dohodek posameznika, kar se strinjam, in kar bi seveda pomenilo, da država ne bi obdavčevala tistega, kar je nujno potrebno za življenje, pri tem pa bi več porabili za davek na dodano vrednost v določeni meri, "vendar z nakupom blaga, ki ima nižjo davčno stopnjo oklepaj hrana, zdravila", citiram. Ali revnejši to se pravi, tukaj govorite o revnejših - porabijo več za hrano, zdravila v absolutnem znesku ali relativno. Kako je s to porazdelitvijo pri davku na dodano vrednost, ki ga vi tukaj omenjate? Kaj ljudje več potrošijo? Kateri več potrošijo? Ali bogatejši več potrošijo za hrano ali zdravila v absolutnem ali v relativnem znesku? Kako je s tem? Če vi tukaj to trdite, da bi to prineslo znatno manj sredstev pri davku na dodano vrednost. Kaj pa pri ostalih davčnih zavezancih? Kako pa pri ostalih? Skratka, kakšna je delitev davka na dodano vrednost na nižjo in splošno stopnjo, kakšen je delež potrošnje v nižji in splošni stopnji davka na dodano vrednost glede na dohodninske razrede. Imate dohodninske razrede, imate splošno stopnjo, če seveda to, kar vi tukaj trdite, dejansko drži. Drugo, kar na naslednji strani govorite, da bo treba, da ni možno razbremeniti plače plače, da ni možno razbremeniti plač enostransko, zgolj z zniževanjem davčnih bremen, temveč bo potrebno k temu izzivu pristopiti s prestrukturiranjem bremen javnih dajatev, in sicer premišljeno, na podlagi ustreznih analiz. Zanima me, kaj to pomeni in v kateri smeri boste vi "prestrukturirali bremena javnih dajatev", citiram. V kateri smeri? In kakšne analize ste že naredili in kakšne analize so bile narejene že v v zadnjih štirih letih glede tega, kajti to je govorila tudi prejšnja ministrica za finance. S čim razpolagate? Kaj boste bolj obdavčili, kapital? Boste bolj obdavčili premoženje, kot piše v koalicijski pogodbi, da ne boste obdavčili samo nepremičnin, ampak premoženje, slike posameznikov? Boste obdavčili srebni pribor posameznikov? Drago pohištvo posameznikov? Staro pohištvo? Boste kot upoštevali kot splošno premoženje in zato izvedli tudi popis pri vseh ljudeh, katero premoženje dejansko imajo oziroma katere podatke za to davčna uprava potrebuje. To namreč govori koalicijska pogodba o tej zadevi, skratka, vse premoženje. A boste naredili splošni popis premoženja pri vseh državljanih in državljankah? Kajti v koalicijski pogodbi - da vas spomnim - ne piše samo, da boste obdavčili nepremičnine, ampak tudi premoženje. In katero premoženje je zdaj to? Saj pravim, še enkrat, zlat pribor, srebrn pribor, slike v stanovanjih? Prosim, če lahko malo opredelite, ker verjetno že imate analize narejene in tako naprej, vlada namreč. Ker tem govorite o horizontalni pravičnosti tukaj v vašem mnenju, govorite tudi o vertikalni pravičnosti in o socialni politiki. Še enkrat, kako si predstavljate Zakon o dohodnini, ki je socialni davek, ki ima socialno komponento? Kako si predstavljate to olajšavo v okviru te socialne politike? Ali bo ta olajšava pomenila, da si bodo ljudje najprej lahko kupili življenjsko potrebne izdelke in storitve, šele potem jih boste obdavčili, ali jih boste najprej obdavčili, tako kot zdaj, in tega ne zagovarjate, kar bo pa ostalo, bodo kupili; zdaj, če ne bo dosti, pač ne bo dosti. Je to njihov problem. In a je po vašem mnenju to socialna država v skladu z drugim členom Ustave? Toliko bi želel seveda od vlade, da pač tisto, kar je napisala v mnenju, da natančneje razloži, kaj je z vsemi temi besedami mislila, jaz sem dal vprašanja izključno na podlagi mnenja vlade. Nič drugega. Zdaj, drugo vprašanje, ki je, spoštovani kolegi in kolegice, glejte, jaz sem vam pripravljen povedati tudi, kaj je bilo leta dva tisoč osem. Če koga seveda zanima, pa če bo komu koristilo. Predvsem če bo koristilo državljanom in državljankam. Mi smo deset let pozneje. In tudi državljani in državljanke živijo deset let pozneje. Zdaj, tisti, ki pravite, da bo zaradi tega nastal neki balon in tako naprej, kot je leta dva tisoč osem pa leta dva tisoč devet, preprečite ga! Imate vse ukrepe. Ampak ne z dohodnino, dohodnina nima veze z balonom, z investicijskim balonom, balonom na področju nepremičnin in tako naprej. Nima kaj dosti. Sploh pa ne splošna olajšava, ne. Kajti splošna olajšava je predvsem pomeni socialni inštrument dohodnine. Splošna olajšava ni obdavčitev s petdesetimi odstotki. Splošna olajšava naj bi bila po vseh merilih, kriterijih za vse enaka, kajti vsi smo v osnovi enaki. In splošna olajšava pomeni, da naj bi država ne obdavčila nek znesek, ki je pomemben za življenje ljudi, tisto preživetje, če želite. In to je v Sloveniji izračunano na sedem tisoč šeststo evrov. To ga nismo mi izračunali, ni ga SDS izračunala, to so ga izračunali strokovnjaki statistike, poglejte si. Stopnje, posebne olajšave za otroke, posebne olajšave za investicije in tako naprej, glejte, to je vse vprašanje, o katerih se lahko pogovarjamo. Mi govorimo zdaj o temelju, temelju socialnega sistema v skladu z drugim členom Ustave, gospe in gospodje. In glede na to, da smo v mesecu novembru, glede na to, da določene zadeve na področju davčnega sistema, tiste minimalne, ki so možne, lahko začnejo nastopati, lahko nastopijo, so uveljavljene s prvim prvim. Glede na to, da je tudi predlagatelj rekel, da so odprti za nove predloge in tako naprej, predlagam koaliciji, da še enkrat razmisli pred glasovanjem o tem predlogu, da ga sprejme in da ga popravi v drugem branju. Ni fiskalni razlog tisti, država je dobila toliko in toliko več, to govori statistika. Ne bo zaradi tega fiskalno zlato pravilo nič onemogočeno, nič se ne bo zgodilo. Večja bo konkurenčnost, nekaj manj bo na začetku denarja, ampak fiskalno pravilo bo veljalo. Jaz sem vam povedal, koliko je država več dobila. Jaz upam, da bo državna sekretarka povedala, koliko je dobila več. Koliko prihodkov je več zaradi gospodarske rasti in tako naprej. Glejte, sprejmete zakon, popravite ga, popravite ga, cel zakon se lahko popravi, naredite nekaj na področju olajšav, sociale in tako naprej in naredite nekaj za državljane in državljanke. Saj zato smo vsi skupaj tukaj izvoljeni. Jaz bom seveda ta zakon podprl že zaradi tega, da se lahko v nadaljevanju daje možnost, da se sprejmejo ukrepi, s katerimi se bomo vsi strinjali nenazadnje tudi, ali pa večina strinjala, tudi vlada v dobro državljank in državljanov, če se o tem pogovarjamo. Nihče vas ne sili, da vzamete to tako, kot je zdajle, ampak, če boste zavrnili ta zakon, potem ste zavrnili vse. In tukaj je vlada že četrtič to zavrnila. Glejte, in eno in isto. Katerakoli vlada, boste rekli, nova vlada, ne, nekaj vas je novih, nekaj je novih strank, vse ostale stranke so stare. Tako da ponudi, vzemite to ponujeno roko in izkoristite jo in dajte dobiti tudi za vas maksimalno, predvsem pa za državljane in državljanke.